approuvé par le gouvernement britannique et endossé en principe par ce Parlement, ainsi que par le Conseil européen.

Si la Chambre des communes ne s'est pas prononcée avant cette date, aucune prolongation supplémentaire de courte durée ne sera possible. Après le 12 avril, nous risquons de mettre en danger le bon déroulement des élections au Parlement européen et de menacer le bon fonctionnement de l'Union européenne.

C'est à travers ce type de compromis que l'Union européenne, depuis le début, s'est bâtie. Ce sont de tels compromis qui ont permis au projet européen d'avancer, et c'est de ce type de compromis dont nous avons aussi besoin maintenant. Une grande partie du débat à la Chambre des communes a porté sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume Uni.

Du côté de l'Union européenne, nous sommes prêts à entamer des discussions et des négociations sur notre partenariat futur dès que l'accord de retrait sera signé, avant même que l'encre ne soit sèche. L'équipe de négociation de la Commission est en place, mon ami Michel Barnier, notre négociateur en chef, est prêt et je voudrais pouvoir compter sur le même niveau de préparation du côté du Royaume Uni.

Pour autant, je crois qu'un no deal le 12 avril à minuit est devenu un scénario de plus en plus vraisemblable.

deal une option par défaut. Nous connaissons bien, depuis longtemps, l'équilibre des pouvoirs au sein de la Chambre des communes.

Les mesures que les États membres et nous mêmes avons prises atténueront les conséquences les plus rudes du choc d'un no deal Elles offrent une véritable protection elles garantiront que les citoyens de l'Union européenne et du Royaume Uni pourront continuer à vivre et à travailler là où ils résident actuellement.

Nous avons adapté notre instrument financier pour pouvoir venir en aide au secteur de la pêche. Nous avons prévu les mécanismes qui permettent de poursuivre notre coopération policière et nous avons pris les mesures nécessaires pour atténuer les perturbations sur nos marchés financiers.

Elles protégeront les intérêts clés de l'Union européenne, au moins jusqu'à la fin de l'année, mais les turbulences que subiront les citoyens, les entreprises et quasiment tous les secteurs seront évidemment inévitables. Le Royaume Uni, lui, sera plus touché que l'Union européenne, parce qu'un no deal géré ou négocié n'existe pas, pas plus qu'une période de transition d'un no deal Quoi qu'il arrive, le Royaume Uni devra toujours donner une réponse aux trois questions principales

membre. Troisièmement, il faudra apporter une solution sur l'île d'Irlande, qui préserve à la fois la paix et le marché intérieur.

Les trois questions que je viens d'énumérer ne vont pas disparaître du jour au lendemain.

Nous travaillerons, États membres, Parlement européen, jusqu'au dernier moment pour éviter un no

règles. Les seuls qui se verraient renforcés sont les populistes et les nationalistes. Les seuls qui se réjouiraient seront ceux qui veulent affaiblir à la fois l'Union européenne et, détrompez vous, le Royaume